Het is altijd prettig om nog wat verder door te mogen praten over dit erg problematische geval. De vertegenwoordiger van de UNHCR in Griekenland, in Athene, heeft een paar dagen geleden meegedeeld dat hem signalen bereiken van vluchtelingen die Griekenland niet weten te bereiken en dat ook Syriërs die asiel aanvragen in Griekenland, om te beginnen 12 maanden in de gevangenis gestopt worden, juist omdat zij asiel aanvragen. Dat lijkt mij momenteel niet de juiste gang van zaken. U zou dan kunnen zeggen Ja, maar wij stoppen iedereen die asiel aanvraagt in Griekenland eerst voor 12 maanden in de gevangenis!